Im Grunde muss man leider sagen Es gibt keine verlässlichen Zahlen über Menschenhandel, und es wird sie auch nie geben. Das aber darf uns nicht daran hindern, alles zu tun, um gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution, Kindesmissbrauch und illegalen Organhandel in Europa vorzugehen. Jedes Opfer ist ein Opfer zu viel. Menschen zwingen andere Menschen, unter unwürdigen Bedingungen zu arbeiten weltweit. Auch mitten in Europa findet Zwangsarbeit statt, meist unsichtbar. Nicht nur in der Prostitution, sondern auch auf dem Bau, in Hotels, Restaurants, der Pflege und der Reinigungsbranche oder der Fleischproduktion werden Menschen bedroht und ausgebeutet. Sprechen wir auch Klartext zur Prostitution, und machen wir uns nichts vor Über 90 der Prostituierten in Europas Klubs, auf Europas Straßen tun das, was sie tun, nicht freiwillig. Sie sind Opfer krimineller Gewalt. Frauen, die nach Europa kamen, in der Hoffnung, Monat für Monat Geld in die Heimat schicken zu können, um ihre Kinder zu ernähren. Entsprechend müssen wir auf all diese kriminelle Gewalt reagieren null Toleranz. Wir brauchen das nordische Modell gegen Zwangsprostitution. Wir brauchen die volle Kooperation der Sicherheitskräfte in Europa gegen den Menschenhandel. Wir brauchen ein europäisches Suchsystem für vermisste Kinder. Kurzum Wir brauchen aktives, koordiniertes Handeln und null Toleranz gegen jede Art des Menschenhandels jetzt, nicht morgen.